J'attire votre attention et vous invite à insister auprès des États membres pour que l'accent soit mis sur l'entreprenariat des jeunes. Développer l'esprit d'entreprise, c'est faire des jeunes les acteurs de la croissance. De même, j'attire votre attention sur le rôle des femmes dans l'économie on aimerait l'entendre plus souvent.

Il faut aussi œuvrer à une meilleure intégration des femmes sur le marché du travail, que ce soit en termes de salaire, de temps partiel temps plein, ou de possibilités d'évolution de carrière. Deuxièmement, la politique de migration.

Il faut rapidement la mettre en œuvre telle qu'elle a été proposée en avril dernier par la Commission. Avant dernier point qu'en est il de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'espace Schengen?